Schaut man sich diesen Schild, welcher unser Grundrecht, das Grundrecht von 500 Millionen Menschen hier in der Europäischen Union auf Privatheit schützen soll, da entpuppt sich dieser Schild als ein Schild aus Pappmaché, der beim ersten Regen aufweicht. Es ist schon schlimm, dass es eines EuGH Urteils bedurfte, um Safe Habor zu kippen. Und nun konterkariert die Kommission mit dem, was sie vorgelegt hat, unter dem freundlichen Beifall der hiesigen großen Koalition ebendieses Urteil. Nicht einmal zur Forderung einer sunset clause konnte sich die Mehrheit dieses Hauses durchringen, das wäre das Mindeste gewesen. Denn alle in diesem Raum wissen doch sehr genau, dass das neu verpackte Abkommen gar keinen Vertragscharakter hat und gesetzlich nicht verankert wird. EU Bürger können sich zwar an einen Ombudsmann wenden, aber wie John Kerry höchstpersönlich uns in Annex III wissen lässt, wird der Ombudsmann weder bestätigen noch verneinen, ob irgendjemand das Ziel von Überwachung ist, und er wird auch kein Rechtsmittel benennen. Da hätte die US Regierung auch einen Anrufbeantworter als Ombudsmann bestellen können! Meine Damen und Herren, es geht um Grundrechte von 500 Millionen Bürgern und es kann nicht sein, dass wir dies mit einem Kotau vor einem allzu großen Bruder tatsächlich opfern!